Od vseh filmov mi je najbolj božični film Sam doma. to pa zato, čeprav sem ta film pogledal že stokrat, mi je všeč zato, ker vsakič znova, ke ga gledam, se nasmejim, kakor da ga gledam prvič. Ker se mi zdi, da so tam take zelo izvirne fore in se pač do srca, do solz nasmejiš. Glavni junak filma Sam doma je Kevin McCallister, v bistvu sama zgodba se gre pa tako, da pač družina McCallister načrtuje, da se bo med božično-novoletne praznike odpravila nekam na počitnice in res se odpravijo, ampak pride do težave, ker pozabijo Kevina, ki je star približno deset let, samega doma. Kevinu je to prvo zelo všeč, ampak potem nastopi težava, ker v času počitnic veliko ljudi ni doma in to dobro vesta tudi dva roparja. In ker je ta družina zelo bogata, se ta dva roparja odločita, da bosta to hišo oropala. Ampak njiju preseneti, da je ta deček doma. Kevin se pa njiju ne ustraši in potem njima pripravi različne pasti, tako da tema dvema roparjema ne uspe njihove hiše oropati. No, med počitnicami se najraje odpravim s prijatelji na morje. To pa zato, ker se mi zdi, da je na morju taka dobra energija, vse je sproščeno, zvečer kakšne žurke, dobro podnebje in tako. Recimo na morju, okej, izpostavim mesto Piran, glavne znamenitosti so na hribu cerkev svetega Jurija z obzidjem, potem zagotovo Tartinijev trg in staromeščanske hiše. Okej, to se to pravi iz Smerja do Pirana se odpravimo tako, da gremo z avtom prvo do Ljubljane, potem gremo na avtocesto v smeri proti Kopru, torej na primorsko avtocesto, peljemo se mimo različnih krajev, kot so kaj, Vrhnika, Logatec, Postojna, potem pa tam ob morskih krajih, kot so Izola, Koper in potem nazadnje sledi Piran. Ja, všeč mi je vzgojiteljski poklic, zato sem se tudi za tega odločil, da tega študiram. To pa zato, ker vsakič znova, ko pridem v vrtec, me otroci napojijo z neko pozitivno energijo in vsakič, ko pridem iz vrtca domov, sem vedno bolj spočit, kakor sem tja prišel. In se mi zdi, da tudi v tem poklicu vsak dan je drugačen, nikoli ne veš, kaj bo kakšen dan, kako se bo otrok na kakšno dejavnost odzval. in tako. Vsakič, ko pride vzgojitelj v vrtec, je pomembno, da je dobre volje, da vsakega otroka lepo pozdravi, saj s tem otrok pridobi občutek varnosti in s tem, da je zaželen. Vsak dan pa poteka tako, da zjutraj prvo poteka neki jutranji sprejem tam približno do pol devete ure, ker se pač otroci prosto igrajo, karkoli se želijo. Potem sledi zajtrk, po zajtrku pa sledi neka načrtovana dejavnost. To je pa, gre se pa zato, da vzgojitelj vsakodnevno načrtuje neke dejavnosti, ki bo v skupini izvedel in tako otroci pridobivajo različne spretnosti. Potem po teh načrtovanih dejavnostih tudi že spet sledi neka pač prosta igra otrok, potem sledi, če je lepo vreme, bivanje na prostem, kot so guganje, tekanje, igranje z žogo, pač odzunaj. Potem sledi kosilo in na koncu počitek. Po počitku pa sledi popoldanska malica in otroci odhajajo domov. zelo všeč so mi hrana žara, posebej čevapčiči, to pa zato, ker, ja, je taka mastna sočna hrana in ne razumem ljudi, ki tega ne marajo. Okej, preden se mi lotimo peke čevapčičev, je pomembno, da zakurimo ogenj. Natorej prej nasekamo, kakšna drva, trske, zakurimo v kaminu ogenj in počakamo, da imamo dovolj, žerjavice, nato čez žerjavico čez stresemo oglje, da ta počasi tli, potem pa ja, ko se to dovolj segreje, gor damo mrežico in potem gor nazadnje čevapčiče, ko je mrežica dovolj segreta. Pomembno je pa, da potem čevapčiče skozi obračamo, zato da se določena stran ne zažge preveč. Da je čevapčič enakomerno popečen. Zelo všeč mi je knjiga Vsi najboljši muzikanti, to gre pa v bistvu za neko za knjigo, kjer je, kjer so zbrani vsi v bistvu starejši in novejši izvajalci narodno-zabavne glasbe, to pa zato, ker sem tudi sam glasbenik in noter je veliko zanimivih podatkov, ke jih je recimo na internetu oziroma kakšnih splošnih medijih ne najdemo. Ker so pač noter narejeni različni intervjuji s temi glasbeniki in tako. Sama knjiga nima prav neke zgodbe oziroma rdeče niti. To gre v bistvu za zbirko knjige, zbirko knjig, kjer so noter objavljeni različni intervjuji, različnih glasbenih izvajalcev narodno-zabavne glasbe. ja, tako, kot sem rekel, potem te kakšne recimo izvajalce intervjuvajo, objavijo njihove življenjepise, njihova dela in tako take znamenitosti o njih, kjer jih drugje ne moremo izbrskati. Najbolj na to, ke pomislim, je prvo sigurno pride na pamet mislim, da je bilo leta dva tisoč štirinajst, žledolom. To pa zato, ker se spomnim, ja, v okolici vsa drevesa polomljena, ceste vse zaprte, veliko dni nismo imeli elektrike in je bila, ja, velika katastrofa. Najbolj, uporabno orodje se mi zdi kakšen cirkular ali pa kakšna pač tračna žaga. Zaradi tega, ker je dosti hitreje in dosti lažje, kakor da bi nekaj na roke žagal. Ja, tako kot sem prej rekel, da grem zelo rad na morje, torej lahko predvidevate, da mi je najbolj všeč poletje, to pa zato, ja, ko prvo kot prvo takrat so počitnice, potem lepo vreme je, sonce odzunaj. Lahko se odpravimo na morje in različne destinacije in uživamo v soncu. Slabe plati tega letnega časa, v bistvu kakšno leto je problem, ker skozi dežuje, je pa tukaj v tem letnem času tudi problem, ker velikokrat nastopijo kakšni različni vročinski vali in potem vročina seže čez štirideset stopinj Celzija, kar pa je nenormalno vroče in težko za zdržati. V prostem času se rad ukvarjam z glasbo, igranje harmonike in klaviatur. To pa zato, ker vedno, ko primem inštrument v roke, se sprostim, ven dam vsakodnevne skrbi pa se mi zdi, da je glasba taka stvar, kjer lahko izražaš svoja čustva, ker jih pač z besedami ne moreš. No, ja zelo rad hodim na kakšne žurke špilat, kar je seveda dobro, ker spoznaš različne ljudi, je pa zagotovo slaba stran tega to, da ti gre velik, velik del dneva, recimo ti gre pač cela sobota za to, si tam cel dan. Potem pa si naslednji dan neprespan in tako. In se potem to samo kopiči. Rad imam od domačih živali prašiče, to pa zato, ker se mi zdi taka uporabna žival, vsako leto koline, in potem lahko pripravimo različne jedi iz njega. Za to žival je pomembno, da da ima prostor pa da vsakodnevno potem skidamo pač njegov prostor, gnoj, mu damo hrano, je pa drugače ta žival, se mi zdi, da zelo nezahtevna, zaradi tega, ker, ja, v bistvu nima kakšnih posebnih stvari, tudi hrano, v bistvu damo lahko ostanke, kar mi od kosila oziroma od naših obrokov ne pojemo, potem ta žival poje. ja načinov za ogrevanje hiše je tavžent. eni hišo ogrevajo s pomočjo drv, eni na pelete, eni s toplotnimi črpalkami, potem eni imajo sončne celice, eni na plin, spet drugi na kurilno olje in tako. Živjo, spet je leto naokoli in sem eno leto starejši. Zato te lepo vabim na praznovanje mojega rojstnega dne, ki se bo odvijalo pri meni doma. praznovanje bo potekalo v soboto petnajstega decembra od dvanajste ure dalje. Lepo vabljen. Spet si eno leto starejši in eno leto pametnejši. želim ti vse najboljše, veliko zdravja, sreče, osebnega zadovoljstva in vse, kar si samo želiš.